Instabilité, car il a pour effet, par les politiques d'austérité mises en œuvre, d'aggraver l'endettement des États membres, endettement qu'il est pourtant censé combattre. Décroissance, car il asphyxie l'économie des États membres, empêchant ainsi toute reprise de l'activité économique. C'est pourquoi les recommandations sur la transparence dans l'application du pacte de stabilité n'y changeront strictement rien.

Ce pacte est vicié dans son principe, car il repose sur deux postulats erronés. Tout d'abord, celui de penser que la relance économique dépendrait exclusivement de politiques d'austérité. Ensuite, celui de croire que ces politiques pourraient être appliquées de manière indifférenciée aux vingt huit États membres. Plutôt que d'enfermer nos nations dans des règles budgétaires, monétaires et comptables ineptes, il conviendrait de redonner un souffle et de la souveraineté aux vingt huit États membres pour entrevoir un scénario crédible de sortie de crise.